Entweder hat die Kommission noch nicht verinnerlicht, dass das Europäische Parlament seit Lissabon neue Rechte hat, oder sie will uns bewusst austricksen. Im Herbst dieses Jahres hat uns die Kommission vier Anhänge zu dem APS vorgelegt. Bei Anhang III handelt es sich um ein Paket von zehn menschenrechtlich so unterschiedlichen Ländern wie Kap Verde und Pakistan. Das EP sollte gutheißen, dass alle gleichzeitig in den Genuss von APS kommen. Prädikat menschenrechtlich unbedenklich. Ich interpretiere dies als eine Mogelpackung nach dem Motto Wer Bolivien haben will, der muss eben auch Armenien nehmen. Ich hoffe, dass morgen eine Mehrheit dieses Hauses solch eine inakzeptable Paketlösung ablehnt. Dann bekamen wir auch noch sehr verspätet die Bewertungsbögen zu Gesicht, die die Auswahl der zehn Länder motivierten. Das Ergebnis ist erschreckend. Nur ein Beispiel Die Kommission konstatiert, dass in Pakistan die Verätzung von Frauen mit Säure, Zwangsheirat oder Witwenmord Praxis ist. Aber statt einen Aktionsplan mit Zeitplänen und Benchmarks vorzulegen oder Pakistan vom APS auszuschließen, reicht der Kommission einfach eine Notiz für den Karteikasten.

Auch dies ist eine Paketlösung inmitten völlig anderer Maßnahmen, die wir hoffentlich morgen ebenfalls ablehnen.

Ihr Haus beschreibt beide als Entwicklungsinstrumente zur Verbesserung der Menschenrechtslage. Das nehmen Sie anscheinend leider selbst nicht ernst. Deswegen ist es sehr bedenklich, dass Sie dieses Instrument so fahrlässig behandeln. Zu Birma haben Ihre Dienste die Forderungen des Parlaments anscheinend nicht ernst genommen, die wir im Juni dieses Jahres aufgestellt haben. Wir haben damals substanzielle Veränderungen gefordert, bevor das Land in das APS aufgenommen wird. Die EU brüstet sich mit ihren Werten und Menschenrechten in der Welt. Im Lichte des APS betrachtet, gehören eine ernsthafte Achtung und Forderung der Menschenrechte sowie eine echte Demokratie offenbar leider nicht dazu.